Die Bekämpfung des illegalen Fischfangs umfasst nicht mehr nur den Fischfang an sich, sondern es haben sich dort wirklich kriminelle Machenschaften entwickelt. Und es ist auch an der Zeit, dass weitere Maßnahmen, wie im Bericht vorgeschlagen, ergriffen werden. Es ist auch wichtig, dass wir das Problem gemeinsam mit unseren Partnern in den USA und Asien angehen, sonst verschieben wir das Problem nur auf dem Globus hin und her.

Deshalb müssen wir dieses Problem auch global lösen!